Monsieur le Président, l'Ouganda fait effectivement partie de ces États africains où l'homosexualité est encore sévèrement réprimée. C'est même l'un de ceux qui se distinguent le plus et le plus durement en ce domaine, puisque l'Ouganda, sous la houlette des fondamentalistes évangélistes américains, dont le chef de l'État ougandais est un proche, est parti dans une véritable croisade contre les homosexuels. On ne compte plus le nombre de ceux qui sont victimes de persécutions et de tortures pour ce seul motif. Musulmans et chrétiens se sont unis une grande première dans ce pays pour dénoncer cette abomination.

Il va jusqu'à punir de la peine de morts les homosexuels soupçonnés d'être séropositifs ou soupçonnés d'avoir des relations avec des mineurs. Il appelle à la délation. Le tabloïd local Rolling Stone qui n'a rien à voir avec la revue du même nom, a effectivement publié des listes avec les noms et les adresses des leaders gays sous un titre immonde Pendez les! La publication de ce torchon a été interdite provisoirement, mais le mal était fait, comme cela a déjà été souligné. L'homosexualité en Afrique est très souvent vécue comme un mal venu de l'Occident, qui fait perdre à l'Afrique ses valeurs ancestrales.

Nombreux sont ceux qui font des demandes d'asile vers les pays européens. Pourrions nous au moins tout mettre en œuvre pour que ces demandes soient examinées avec une bienveillance toute particulière, comme cela devrait être le cas pour tous ceux et toutes celles qui sont victimes d'oppression et de torture?